Așa cum spunea domnul comisar Barnier, implementarea programului GMES poate genera beneficii mult peste costurile investițiilor, creștere economică și locuri de muncă. Comisia propune ca, din 2013, să finanțeze GMES în afara bugetului Uniunii, dintr un fond format din contribuțiile financiare ale celor 27 de state membre, în funcție de produsul intern brut al acestora.

Abordarea comunitară este esențială, deoarece va permite sinergii cu gestionarea programului Galileo. Pe plan internațional, prin eliminarea dimensiunii comunitare, Uniunea pierde credibilitate în fața actorilor internaționali din domeniul industriei spațiale. GMES trebuie să continue să fie finanțat din bugetul Uniunii, pentru a i asigura dezvoltarea și exploatarea durabilă, pe termen mediu și lung. Mesajul Consiliului din ianuarie este foarte clar GMES trebuie să fie finanțat sub MFF, astfel încât să beneficieze de un plan financiar credibil și stabil, care să garanteze că serviciile GMES vor avea același nivel de accesibilitate în fiecare stat membru. Invit Comisia să nu pună în pericol asigurarea independenței Uniunii și dezvoltarea tehnologiilor spațiale și să vină cât de curând cu o propunere legislativă referitoare la operabilitatea GMES pe termen lung.

Comisia trebuie să producă un plan pe termen lung, referitor la modificări legislative care să promoveze și să impună utilizarea serviciilor oferite, atât de GMES, cât și de Galileo. Acest plan ar fi o indicație extrem de valoroasă pentru activitatea de cercetare, cât și pentru mediul industrial în pregătirea tehnologiilor și produselor care să faciliteze utilizarea respectivelor servicii.